Señor presidente, gracias por su generosidad al concederme un último minuto simplemente para agradecer la viveza de este debate. Aprecio todas las intervenciones y aprecio, desde luego, aquellas con las que he compartido principios. Pero he apreciado también aquellas que se han opuesto frontalmente a los contenidos de este informe. Les quiero decir que esta no sería la décima Resolución sobre Polonia si se tratase de enjuiciar una ley —sea sobre el Tribunal Constitucional, sobre el Consejo Judicial o sobre derechos de las minorías—, pero lo que se enjuicia es su acumulación abrupta en el tiempo y sin concesión a ninguna minoría. Porque este es el punto nunca ha sido verdad que el Estado de Derecho y la democracia en Europa sean simplemente la reivindicación de la soberanía nacional y la ley de la mayoría.